Vous comprenez sans difficulté, Monsieur le Commissaire, que l'adoption de règlements sur les droits des passagers aériens, ferroviaires et, récemment, maritimes a suscité parmi les citoyens européens des espoirs légitimes de trouver enfin des solutions rapides et financières aux retards, annulations et autres graves inconvénients subis. Leur déception est d'autant plus grande quand ils apprennent que des milliers de plaintes restent sans suite, par exemple à la suite de l'éruption volcanique en Islande que vous avez mentionnée. En effet, les États membres ne mettent pas en place les services de régulation opérationnels et efficaces qui doivent obliger les compagnies à appliquer ces règlements et, s'il le faut, les sanctionner financièrement.